Egységes európai energiapiacot akarunk, mert azt gondoljuk, hogy ez az európai fogyasztók érdeke, hiszen csak így lehetséges az energiaárak féken tartása, az ellátásbiztonság növelése és a kereskedelmi visszaélések megelőzése. Az egységes piac létrehozásáig azonban még továbbra is sok a teendő. Hiányzó vezetékek, infrastrukturális összeköttetések megépítése mellett a szabályozásban is van lemaradásunk. Lemaradásunk van az implementáció terén, de lemaradásunk van új jogszabályok megalkotása terén is. Az energia nagykereskedelem területén a REMIT jelentés egy ilyen szabályozási űrt tölt ki. A jogszabály ugyanis a jövőben lehetővé teszi majd a határokon átívelő gáz és áram nagykereskedelem ellenőrzését. Az energetikai termékek jelentős része ma már nemzetközileg cserél gazdát. Ezért a mai gyakorlat szerinti, tagállami szintű ellenőrzés kevés a visszaélések hatékony kiszűréséhez. Ennek a jogszabálynak köszönhetően az energiaügynökség ezentúl részletes információval fog rendelkezni az eddig nem nyilvános nagykereskedelmi ügyletekről is. Ennek a jogszabálynak köszönhetően ezentúl kizárólag a regisztrált nagykereskedők folytathatnak majd energiakereskedelmi tevékenységet azokban az országokban is, ahol jelenleg még semmilyen engedélyeztetési rendszer sem működik. És ennek a jogszabálynak köszönhetően a büntetések kiszabásakor egyértelműen lehet majd azonosítani, hogy ki a felelős az esetleges visszaélésekért. Tisztelt Ház! Fontos eredmények ezek, amelyekért ezúton szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, egyben a Néppárt témafelelőseként köszönöm az együttműködést is. Gratulálok ahhoz, hogy a magyar elnökséggel sikerült ilyen rövid idő alatt a tagállamok és a Parlament számára is a Bizottsággal egyetértésben meggyőződésem szerint a lehető legjobb kompromisszumot elérni.